Domnule președinte, raportul aduce clarificarea multor lucruri privind guvernanța corporatistă.

Doresc să mai subliniez și faptul că noul text prevede și protecția datelor referitoare la identitatea acționarilor. Cred că se asigură etică și echitate corporatiste între administrator, directori, investitori, acționari și comunitate. Avem nevoie de o guvernanță corporatistă, dar care să aibă și o responsabilitate socială.